Hvala lepa za vašo dopolnitev odgovora. Jaz vseeno, glede na vsebino odgovora, ki sem ga dobila, nisem zadovoljna. Navsezadnje gre se za več let trajajočo problematiko, cene se dvigujejo, tudi na račun tega, da zdravstvena zavarovalnica ne opravi svoje zakonske obveznosti, po drugi strani pa tudi dva ministrstva v medresorskem usklajevanju, koliko sem jaz razumela, še zaenkrat nista v tisti pravi redni pripravi faze zakona o dolgotrajni oskrbi, zato bi vseeno želela izkoristiti možnost, da se v okviru poslovnika, opravimo potem tam na razprava. Hvala lepa.